Herr Kommissar, Sie haben darauf hingewiesen, dass Menschenrechte Kernwerte der Europäischen Union sind. Wir haben im letzten Dezember voller Stolz den Lissabon Vertrag verabschiedet und als Anhang dazu rechtsverbindlich die Charta der Menschenrechte. Es ist vollkommen richtig und wichtig, was Sie gesagt haben Wir müssen diese Menschenrechte überall verteidigen und müssen auch unser wirtschaftliches Handeln daran ausrichten.

Da steht drin, welches Gefängnis unter welchem Handelsnamen welche Produkte herstellt. Man kann das also recherchieren.

Und ich frage Sie, wie weit diese Prüfung gediehen ist, die die Kommission uns zugesagt hat.